A napriek tomu, že sa nachádzame v rozdielnych politických skupinách, súhlasím s tým, že tí najväčší kritici z Francúzska, z Veľkej Británie, z Talianska, ich firmy sú u nás v našej krajine, ich firmy dávajú našim ľuďom v našich krajinách oveľa nižšiu mzdu, ako dávajú svojim zamestnancom vo svojich krajinách, a tu v diskusii